Hace ahora diez años entró en vigor el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, dentro del Tratado de la Unión Europea —según el Tratado de Lisboa—, el mandato de que la Unión Europea se adhiriese al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se cumplen también diez años desde que este Parlamento votó por primera vez su posición favorable a la iniciativa que adoptó la Comisión de una Directiva horizontal contra toda forma de discriminación, particularmente por razones especialmente odiosas que no están señaladas por su nombre en las constituciones, que son anteriores a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como, por ejemplo, la discriminación por razón de edad, por razón de discapacidad, por razón de orientación sexual o de creencias —más allá de la libertad religiosa—.